Está siendo atacada simultáneamente por algunos virus que creíamos definitivamente extinguidos.

un surgimiento poderoso de los egoísmos nacionales y un vergonzoso retroceso de la libertad de movimientos. Este es el diagnóstico —un mal diagnóstico— y necesitamos poner en marcha una terapia adecuada, la Comisión y el Parlamento juntos. Tenemos que aprovechar la puesta en marcha de la iniciativa legislativa ciudadana a partir del próximo 1 de abril y tenemos que aprovechar el próximo año, que es el Año de la Ciudadanía Europea. No podemos consentir que se sigan ignorando o se sigan atacando derechos que los ciudadanos tienen reconocidos en nuestros textos fundamentales.